Or, ce que j'attends, c'est que la présidence du Conseil en exercice, à savoir la présidence autrichienne, assume ses responsabilités.